Elnök Asszony, nemzetközi téren is nagy megdöbbenést keltett, hogy Románia parlamentje bűnpártoló módon akadályozta meg a bűnvádi eljárás beindítását Victor Ponta miniszterelnök súlyos korrupciós ügyeiben.

Követeljük, hogy a strasbourgi emberjogi bíróság határozata értelmében vonják felelősségre az egykori tetteseket, és Victor Pontához hasonlóan Ion Iliescu egykori államelnök, valamint Virgil Măgureanu volt titkosszolgálati igazgató is feleljenek tetteikért a törvény előtt.